Na tej sali nikt nie kwestionuje godności tego narodu. Na tej sali zastanawiamy się, czy jednostronne uznanie członkostwa w ONZ przybliży nas do pokoju czy nie przybliży. Na tej sali zadajmy sobie pytanie, jaka Palestyna właściwie ma zostać usankcjonowana przez ONZ czy ta kooperatywna, reprezentowana przez Abbasa na Zachodnim Brzegu, czy ta, którą reprezentuje Hamas w Strefie Gazy? w Strefie Gazy, z której wycofał się Izrael jednostronnie i która dzisiaj jest źródłem ataków rakietowych. Na tej sali myśląc o tym, jak pomóc w rozwiązaniu trudnego problemu, beznadziejnego problemu, jak zbudować pokój, nie popełniajmy największego grzechu, jaki można popełnić w polityce, grzechu naiwności. Moi przedmówcy mówili coś trzeba zrobić, coś trzeba zrobić.